Pane předsedající, já jsem samozřejmě stejného názoru, že biodiverzita, ochrana rozmanitosti půdy i ochrana vod před škodami, to je velmi zásadní hodnota, kterou bychom měli chránit i pro budoucí generace. Princip znečišťovatel platí je nepochybně správný, ale vyvstávají zásadní otázky, kdo je znečišťovatel. V tomto smyslu bych přivítal i rozšíření působnosti směrnice.